Panie Przewodniczący! Irak jest ważnym eksporterem paliw, co przekłada się bezpośrednio na jego pozycję na międzynarodowym rynku energii.

Warto zwrócić uwagę, że umowa zawiera klauzule nakazujące działania w zakresie zwalczania terroryzmu, nielegalnego handlu bronią oraz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Należy wspierać działania na rzecz pełnej demokratyzacji tego kraju, aby, w odróżnieniu od innych państw regionu, Bagdad stał się strażnikiem wolności i wyrazicielem swobód obywatelskich, w tym poszanowania praw kobiet i dzieci. Wolny, demokratyczny i silny gospodarczo Irak może być stabilizatorem dla Bliskiego Wschodu, stymulując globalny wzrost bezpieczeństwa i dobrobytu. To strategia na lata, jednakże nasze zaangażowanie przyniesie znakomite profity w przyszłości. Pamiętajmy o prawach mniejszości religijnych! Priorytetem w stosunkach z Irakiem musi być eliminowanie napięć na tle religijnym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony chrześcijan.